Señora Presidenta, me alegro de que se haya celebrado la Cumbre UE Rusia. Pese a las discrepancias, la Unión Europea no puede ignorar a un vecino tan relevante con el que tiene una relación económica, comercial y energética tan estrecha, si bien no exenta de problemas. Rusia es, además, un relevante actor global. Un resultado de la Cumbre es la puesta en marcha de un grupo de trabajo sobre los acuerdos de asociación que propone la Unión Europea en el marco de la Asocación Oriental y la unión aduanera que promueve Rusia.

Se trata, en primer lugar, de respetar la soberanía de esos países. No podemos crear nuevas divisiones en el continente. Espero, por otra parte, que en los próximos meses se produzca algún avance en la negociación del nuevo Acuerdo de Asociación bilateral, si bien, al menos, la Cumbre ha servido para reforzar nuestra cooperación en materia antiterrorista. Señorías, a largo plazo la relación de la Unión Europea con Rusia debiera ser una auténtica relación de asociación.